Questo è dimostrato non solo da quello che è avvenuto in paesi come la Cina, ma anche dal fatto che l'Europa ha un ventre molle, ha un'incapacità di decidere quando è ancora bloccato il regolamento per la denominazione di origine e quando è ancora bloccato il regolamento per la sicurezza dei prodotti, è dimostrato che il Consiglio non ha intenzione di far decollare la ripresa e che i posti di lavoro sono annunciati, ma non realizzati per un'impossibilità oggettiva, mancando una concorrenza leale. Chiediamo al Parlamento di approvare questo progetto, sottolineando che rimangono zone d'ombra da risolvere come le zone off shore e l'applicazione delle normative degli Stati in cui sono registrate le compagnie, e al Consiglio di impegnarsi finalmente.